Jest nawet gorzej, niektóre państwa rozwijające się używając irytującej antykolonialnej retoryki chcą się na tym wzbogacić, będąc jednocześnie największymi emitentami dwutlenku węgla do atmosfery. Kraje afrykańskie, Chiny, Indie chcą zachować wyłączenia, nie poddawać się międzynarodowemu systemowi monitoringu emisji i jednocześnie otrzymywać miliardy euro na czyste technologie. Jest to stanowisko nie do obrony przed naszymi podatnikami. Po konferencji w Kopenhadze musimy sobie wbić do głowy, że Europa tych kosztów nie może ponosić w pojedynkę. Po pierwsze dlatego, że działając samotnie jeszcze bardziej spowolnimy wzrost naszej gospodarki i uderzymy w dobrobyt naszych obywateli. Po drugie, działając samotnie nie zmienimy nic w zakresie emisji, bo własne emisje już zdołaliśmy ograniczyć.